Voorzitter, dit Europees Parlement en de lidstaten meten met twee maten. We hebben onze mond vol over de burgerrechten en de vrije pers voor landen die nog lid willen worden van de Europese Unie, maar het lijkt niet te gelden voor de leden van deze sociëteit.

Hongarije vraagt er zelfs om om met rust gelaten te worden. Dat is een rare houding voor een voorzitter van de Europese Unie. Het is uw taak, premier Orbán, om leiding te geven aan deze Europese Unie en te stimuleren dat landen zich juist wél wat van elkaar aantrekken. Terugtrekkende bewegingen horen daar niet bij. Dan ons Parlement, het instituut dat de waarden in Europa hoog zou moeten houden. Wij doen dat niet!